Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Posłowie! Hans Georg Maassen, prezes Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, został odwołany ze stanowiska po deklaracji, że polowanie na ludzi w Chemnitz to był poprawny politycznie fake news, tak samo jak film publikowany w internecie,

Do tej pory właściwie nie wiemy, co się stało w Chemnitz. Ja się dziwię, że tak mało pytań w tej sprawie pada. Ale jedno jest pewne Niemcy mają kłopot z prawami podstawowymi, a władze Unii Europejskiej zachowują dziwne dyskretne milczenie. Bo albo ze społeczeństwem niemieckim jest źle, albo na ulicach poluje się na ludzi, albo władze Republiki Federalnej wprowadzają w błąd swoje społeczeństwo, ukrywają prawdę i uprawiają manipulację opinią publiczną po prostu po to, żeby sprawować skutecznie władzę.

mają problem, a władze Unii Europejskiej twierdzące, że bronią praw podstawowych, właściwie w ogóle się tym nie interesują. Pora najwyższa, żebyśmy się tym zainteresowali, bo jedno jest pewne. Zachowujemy się tak, jakby Niemcy stały ponad prawem.